Frau Präsidentin, Herr Kommissar!

Wir haben den Anwendungsbereich ausgeweitet, um ihn dann gleich wieder einzuschränken. Wir haben ganz nebenbei versucht, Substanzen als hochgefährlich zu erklären, bei denen man sich fragen muss, ob sie wirklich in einer solchen Gesetzgebung diskutiert werden sollten.

Aber offensichtlich gibt es Branchen in Europa, um die wir einen politischen Naturschutzzaun ziehen.

Ich hoffe nur, dass wir das beim Elektronikschrott auch die Entscheidung steht hier an in dieser Form nicht wiederholen, denn dort wäre es noch eklatanter.